Nous l'avons dit et répété, notre industrie a besoin d'un cadre stable et prévisible pour favoriser l'investissement à long terme. Or, aujourd'hui, on propose des objectifs chiffrés qui me paraissent irréalistes. C'est un véritable boulet que l'on veut faire porter à nos entreprises industrielles.

À l'heure où le coût du développement des énergies vertes subventionnées est partout dénoncé, je m'étonne que l'on évoque un objectif séparé pour les énergies renouvelables, qui pèserait encore sur les coûts de l'électricité. Laissons donc aux États membres la flexibilité et la liberté nécessaires pour décider de leur bouquet énergétique. Je soutiendrai, pour ma part, un objectif unique de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour

Mais alors que l'Union n'est aujourd'hui responsable que de 11 des émissions mondiales, pourcentage qui pourrait même baisser dans les années à venir, il est illusoire de croire qu'elle pourra, à elle seule, changer les choses. En nous entêtant dans une voie unilatérale, c'est la fuite de notre appareil productif que nous organisons. C'est tout simplement la fuite en avant de cette politique.